El acuerdo al que se ha llegado con el Consejo supone un gran avance para conseguir los objetivos de descarbonización que nos hemos marcado, con unas garantías para asegurarnos la transición justa, a la vez que garantizamos también la neutralidad tecnológica que debe siempre mantener el legislador. El acuerdo que votaremos mañana supone una medida más que se añade a las decenas que hemos tramitado durante este mandato en materia de lucha contra el cambio climático, en la que hemos avanzado mucho durante estos años de la Comisión Juncker, impulsados también por el comisario Arias Cañete una lucha que la Unión Europea está liderando en todo el mundo y que la ciudadanía europea nos reclama y recuerda cada viernes que no podemos posponer una lucha que, además, no podemos perder.